La nivelul Uniunii Europene nu există termenii noștri și termenii voștri, există doar termenii Uniunii Europene. Libertatea de circulație a persoanelor constituie una dintre libertățile fundamentale garantate de tratate, acest lucru incluzând dreptul cetățenilor Uniunii de a trăi și de a lucra în alt stat membru. Este unanim recunoscută contribuția lucrătorilor migranți din noile state membre la dezvoltarea economiilor statelor gazdă. Solicităm ridicarea barierelor privind libera circulație a lucrătorilor din România și Bulgaria și respectarea drepturilor sociale fundamentale pentru toți lucrătorii.

Menținerea acestor bariere creează condiții pentru dumpingul social și îi afectează atât pe lucrătorii din statul gazdă cât și pe lucrătorii migranți, care sunt obligați să accepte un loc de muncă sub nivelul lor de pregătire și cu salariu mai mic decât cel al unui lucrător autohton cu aceleași competențe.